Die EZB stellt den größten Anteil der sogenannten Hilfen für die Krisenländer durch Staatspapierkäufe und über die TARGET 2 Kredite zur Verfügung. Und der Bürger trägt die Last und die Risiken dieses Unfugs. Also, die EZB macht Fiskalpolitik. Alles nie demokratisch legitimiert, sondern durch den EZB Rat mit absurder Stimmverteilung.

Unbegrenzte Kredite zwischen den Zentralbanken ohne Tilgung faktisch konnte man hier ewig anschreiben und jahrelang retteten sich die Krisenländer selbst. Zwingende politische Folgen waren Rettungsschirm 1 und Rettungsschirm 2 zur Entlastung des überlasteten Systems. Also nach dem Motto Ist die erste Kreditkarte überfordert, brauchen wir eine zweite Kreditkarte. Nur so konnte das Leistungsdefizit bezahlt werden, und die nötigen Reformen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit wurden vermieden.

Und abschließend die Preisfrage Wie nennt man, meine Damen und Herren, ein System, in dem ein zentrales, nicht gewähltes Gremium die Verteilung der Gelder in einem Wirtschaftsraum vornimmt?